Estas fueron las razones por las que decía el Presidente, en su primera intervención, que los representantes del Consejo llegarían tarde por los atascos. Los atascos tienen un nombre y es la huelga general, que desde nuestro Grupo esperamos que sea todo un éxito y permita la rectificación de esas políticas antisociales en el conjunto de Europa. Quería agradecer en esta intervención el trabajo realizado por los colegas, pero anunciarles que, desgraciadamente, nuestro Grupo mañana se va a abstener, no va a votar en contra, pero no vamos a poder votar a favor, al entender que, desgraciadamente, no se ha culminado lo que nosotros pretendíamos, un control exhaustivo por parte de esta Cámara del Servicio Exterior, y, por supuesto, no se ha podido modificar, porque no era el tema, la estructura, que no nos convence, una estructura que asume las competencias de seguridad y la política exterior.

Por lo tanto, estamos muy lejos de ese control y por esas razones nosotros no vamos a votar a favor en el día de mañana.